Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Rada Europejska znalazła ostateczne porozumienie w sprawie sankcji dla osób odpowiedzialnych za stosowanie przemocy i represji wobec protestujących na Białorusi. Jednak proces dochodzenia do tego porozumienia i przeciągające się w nieskończoność negocjacje pokazały, jak system zarządzania Unią jest niewydolny, bo nawet w najbardziej oczywistych kwestiach wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady. Zgodnie z zaprezentowaną agendą liderów do połowy przyszłego roku Rada Europejska planuje podejmowanie licznych działań strategicznych w obszarze polityki zagranicznej. Chodzi między innymi o nasze relacje z Chinami, Afryką, Rosją, czy wreszcie Wielką Brytanią. W tym kontekście jestem przekonany, że Rada powinna jak najszybciej podjąć efektywne starania, żeby odstąpić od stosowania niefunkcjonalnej zasady jednomyślności na rzecz stosowania metody wspólnotowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym celu nie jest niezbędna zmiana traktatów wystarczy jedynie wola polityczna państw członkowskich. Nie możemy prowadzić nieskutecznej i rozwodnionej polityki zagranicznej jedynie dlatego, że kluczowe decyzje mogą być blokowane przez partykularne interesy któregoś z państw. Unia nie może być kolosem na glinianych nogach. Mamy uzasadnione aspiracje, a jak się okazało na przykład w sprawie Białorusi brak naszych zdolności do skutecznego działania obnażył jeden pomniejszy satrapa.